Señor Presidente, hoy traigo aquí la voz de las mujeres del salitre, de personas que cosen redes, que descargan y ordenan el pescado, que abastecen barcos son las rederas, neskatillas y empaquetadoras, que realizan un trabajo ―hasta ahora invisible― nunca reconocido en los programas europeos ni en la legislación de los Estados miembros. Son personas sencillas, como mi madre, que se han pasado la vida trabajando mientras rezaban para que la mar les devolviera completa la familia. Mientras tanto, dan vida a nuestra costa cuidando la casa, ejerciendo profesiones que requieren un complejo aprendizaje, empleos con horarios intempestivos e irregulares, duros pero imprescindibles. Son la retaguardia de la flota, de nuestra flota vasca de pesca.